Noi a una crisi clamorosa rispondiamo gli Stati Uniti vanno con i cannoni e mettono i dazi e mettono tariffe pesanti noi andiamo con debolissime misure di salvaguardia.

Se a questo si aggiunge l'irresponsabilità o l'incapacità di governi come quello italiano, con la gestione incredibile fatta sull'Ilva, è evidente che il quadro è così a tinte fosche che è necessaria una ripresa immediata. Quindi, non servono lacrime di coccodrillo, come magari fa l'onorevole Bonafè che ci dice di salvaguardare gli operai. Gli operai si salvaguardano davvero tutelando un settore strategico e chiave come quello dell'acciaio per tutta l'Europa.